Veel van de betogers zijn helemaal niet uit op democratie, maar willen sharia Allah akbar was een veelgehoorde leus. Journalisten werden belaagd, een Nederlandse correspondent is met de dood bedreigd en als triest dieptepunt is de prachtige Amerikaanse journaliste Lara Logan door een menigte seksueel misbruikt.

De moslimbroeders kunnen hun heilige oorlog tegen Israël en het westen voortzetten. Ik roep mijn collega's op om vandaag niet naïef te zijn. De Egyptenaren staan voor een belangrijke keuze.

Onder sharia wetgeving zullen de Koptische christenen, afvallige moslims, vrouwen en homo's geen menswaardige toekomst hebben in Egypte. Als de islamisten van de moslimbroederschap het voor het zeggen krijgen, zal Israël opnieuw het mikpunt worden van geweld. Het enige juiste standpunt dat wij vandaag in moeten nemen, moet zijn Egyptenaren, kies voor vrijheid en tegen sharia Islam en democratie gaan niet samen. De nieuwe Egyptische grondwet mag geen sharia worden. De imams mogen de politiek niet gaan beheersen. De Nederlandse partij voor de vrijheid durft dit hardop te zeggen. Durft dit Parlement en durft de Europese Commissie dat vandaag ook?